Industria jocurilor de noroc on line a luat amploare în ultimii ani, acesta fiind un domeniu în care se înregistrează profituri uriașe. Există voci care susțin interzicerea lor și voci care, dimpotrivă, consideră că această interzicere ar duce la sporirea acestor activități în contextul unei lipse de reglementare. Atât Uniunea Europeană, cât și statele membre au obiective comune în efortul pentru o mai bună reglementare a jocurilor de noroc să protejeze minorii, să găsească rezolvarea problemelor de dependență, să instituie măsuri potrivite de supraveghere în ceea ce privește transparența și regulile privind reclama, precum și să prevină dependența și utilizarea excesivă a jocurilor on line. În lipsa unei armonizări a legislației, statele membre sunt libere să stabilească obiectivele politicii lor în domeniu și să definească nivelul de protecție urmărit. Deși scopurile par să fie aceleași, rezolvarea problemei reglementării acestui domeniu nu este deloc ușoară. Nu putem nega însă realitatea jocurile de noroc reprezintă o activitate economică importantă, care nu se supune în întregime regulilor pieței interne. Nefiind restricționate de bariere tehnice, acestea sunt accesibile într un cadru transfrontalier și înregistrează profituri de miliarde de euro. Deciziile Curții Europene de Justiție nu apropie pozițiile celor cu opinii divergente asupra modalității potrivite de reglementare. Comisia se confruntă în continuare cu o realitate contradictorie competența statelor membre de a reglementa acest domeniu și plângerile înaintate de furnizorii de jocuri împotriva restricțiilor impuse la nivel național. Nu sunt o susținătoare a jocurilor de noroc on line. Pot spune, mai degrabă, că sunt o oponentă a acestora, însă consider că trebuie să pornim de la realitatea existenței acestor jocuri și, de aceea, avem nevoie de elaborarea unei legislații armonizate, care să reglementeze activitatea operatorilor economici, dar mai ales să prevadă măsuri în sprijinul consumatorilor. Trebuie să ne asigurăm că jocurile de noroc on line sunt abordate în mod responsabil, să asigurăm protecția minorilor și a celor vulnerabili, să prevenim dependența și să evităm crima organizată